herra forseti ég tel að umræðan í dag hafi verið að mörgu leyti ákaflega góð það var vel til fundið að byrja í dag að fjalla um stöðu efnahagsmála því það verður að viðurkennast að það eru óveðursský á lofti sem hafa hrannast upp við því miður horfum fram á það að verðbólga er hér meiri heldur en hún hefur verið í langan tíma og við horfum líka fram á það að rekstrarkostnaður fyrirtækja er orðinn mjög hár samkeppnisstaða þeirra versnar og við heyrum af því að það eru uppsagnir víðs vegar af ýmsum sviðum atvinnulífsins sem auðvitað veldur þrátt fyrir að ísland sé eyja þá erum við ekki eyland í þessum efnum og í dag kom það fram í viðtali við fulltrúa greiningardeildar hjá einum viðskiptabankanna að í samanburði við önnur lönd værum við á sumum sviðum betur stödd heldur en sumir aðrir í því sambandi voru nefnd danmörk bandaríkin og bretland og tekið fyrir til dæmis lækkun fasteignaverðs sem hefur þó verið mikið meiri í þeim löndum heldur en hér á landi voru nefndar tölur í kringum fimmtán prósent á meðan lækkun hér hefur verið í kringum tvö prósent að raungildi það sem hefur líka gerst í kringum okkur eða þessi lánsfjárkreppa er að hitta flestöll lönd fyrir ekki öll að sjálfsögðu ekki olíuríkin í það minnsta þetta er að koma illa niður á okkur og þetta er að koma illa niður á þessum löndum sem ég minntist á að framan þetta hefur meðal annars skilað sér í því að bankar eru farnir að fara á höfuðið eins og í danmörku og við höfum séð það líka í bandaríkjunum og bretlandi við höfum sem betur fer ekki horft fram á það enn sem komið er en auðvitað má segja að þessi vandræði

lykti af því að þeir hafi verið komnir af fótum fram því miður að sumu leyti má segja að stærsti banki landsins hafi sem betur fer haft styrk til að koma þar inn

kringum okkur og hjá okkur þá líka um leið en við erum alveg gríðarlega háð því að batinn verði hjá þessum stórveldum eins og bandaríkjunum og bretlandi til að við náum bata hér við erum mjög háð því olían er að lækka mjög hratt kornið er að lækka mjög hratt og við sjáum það líka sem betur fer að áburðarverð er líka að lækka sem bendir til þess að matvöruverð muni fara lækkandi olíuverð muni jafnframt fara lækkandi sem ætti síðan að skila sér út í aðra orku eins og raforku

fulltrúi bankans kom líka inn á að það væru góð tíðindi sem hér hafa komið fram í dag með þrjátíu milljarða króna lánið það væri mjög góð viðbót við það og hún sagði að það væri búið að gera heilmikið til þess að bæta stöðu atvinnulífsins og bæta stöðu efnahagsmála og tók sem dæmi mikla aukningu á gjaldeyrisforða þjóðarinnar og þetta væri góð viðbót þar á þetta væru tíðindi sem væru mjög mikilvæg en það sem hefur truflað mann mikið er í rauninni að mörgu leyti það sem snúið hefur sérstaklega að okkur

og það sem meira er að við höfum byggt upp kerfi sem hefur hvatt til erlendrar lántöku það sjáum við því að þessi mikla svokallaða jöklabréfaútgáfa er í rauninni ekkert annað heldur en rándýr lán til þjóðarinnar það er svo merkilegt að þegar við hækkum vexti hér á landi þá leiðir það til aukinnar neyslu þó er það býsna mótsagnakennt en það verður auðvitað til þess að erlendir aðilar fara að gera út á vaxtamismun hér á landi og þess vegna streymir gjaldeyrir inn í landið sem aftur verður til þess að við erum að íslenska hagkerfið um sennilega milljarðatugi á ári hverju sem við erum að borga í leigu fyrir þetta fjármagn þetta er mjög slæmt að þurfa að afkomu okkar með þeim hætti ég hef hins vegar sagt að það hafi verið svolítið sérstakt á sínum tíma þegar seðlabankinn ýtti undir þessa þróun með sífelldri hækkun stýrivaxta og mér sýnist að þessi jöklabréfaútgáfa hafi blómstrað þegar stýrivextir voru í kringum tólf til þrettán prósent og jafnvel neðar þess vegna á ég líka mjög erfitt með að átta mig á því en ég geri mér vissulega grein fyrir því að seðlabankinn er í vanda staddur því það er sagt að með lækkun stýrivaxta verði þessi jöklabréf leyst út einn tveir og þrír en ef menn voru að gera út á þessi jöklabréf í tólf til þrettán prósent vöxtum af hverju skyldu þau skilaboð um einhverja lækkun á vöxtum inn í framtíðina vera svo slæm þó væri ekki nema um eitthvert hálft prósent fyrirtækin okkar þola ekki þetta háa vaxtastig þó svo við séum með vel rekin fyrirtæki fyrirtæki sem ekki hafa tekið þátt í þessari miklu skuldsetningu bara þokkalegustu fyrirtæki þau geta ekki rekið sig á tuttugu prósent vöxtum fimmtán og hálft prósent stýrivöxtum plús álagi bankanna jafnvel tuttugu og fimm prósent þegar komið er út í yfirdráttarvexti þetta eru alveg hrikalegar upphæðir og það sér hver maður að afkoma fyrirtækjanna þarf að vera rosalega góð til að standa undir þessu þess vegna held ég að það sé algerlega nauðsynlegt að þau fari að sjá eitthvað ljós framundan og það sama rétt eins og ég hef sagt að seðlabankinn horfði upp á þetta og tók ekki á þessu þá finnst mér einhvern veginn að þegar verið er að tala um það núna að hér sé lítið atvinnuleysi þá eru það tölur í fortíðinni

það hlýtur að skipta öllu máli við erum búin að sjá fram á fjölda uppsagna hjá fyrirtækjum sem ekki eru komin til framkvæmda

við þetta vaxtastig er ég alveg sannfærður um að fleiri fyrirtæki munu þurfa að hagræða svo eða eiga svo erfitt uppdráttar að við munum sjá fram á enn þá frekari uppsagnir hvað er þá til ráða ég held að við megum ekki

og ég held að við eigum að horfa til hans það er sárt að við skulum ekki koma sterkari út úr því mikla hagvaxtarskeiði sem hér hefur verið en það eru auðvitað skýringar á því og við verðum bara að horfast í augu við staðreyndir það eru erfiðir tímar framundan og það væru vissulega gríðarlega góð skilaboð fyrir umheiminn ef við sæjum til dæmis fram á að við værum komnir á fulla ferð með álverið fyrir austan svo ég tali ekki um það sem komið er inn á áður að þetta norska fyrirtæki sem vildi koma hér og framleiða sílikon og sólarrafhlöður þar sem við hefðum getað verið með endurnýjanlega orku til að framleiða endurnýjanlega orku það hefði ekki verið slæm hugmyndafræði fyrir ísland að selja

mér sýnist kaupverk vera að tala um þúsund störf sem fylgja því og þetta fyrirtæki valdi að fara til kanada þannig að ég er líka svekktur einmitt í þessu samhengi að umhverfismatið skyldi vera sameiginlegt þannig að mér hefur fundist að ef mætti virkja ef það skaðar ekki umhverfið

þá gætu menn einmitt verið að bjóða hátæknifyrirtækjum af öðrum toga inn til landsins eins og netþjónabúum eins og svona pólýsílikonverksmiðjum og fleira í þeim dúr þannig að ég held að við verðum að grípa tækifærin þegar þau gefast núna við eigum að vera einbeitt í að nýta okkur þau í staðinn fyrir að nánast að afþakka þau góð tækifæri sem okkur hafa þó verið að berast upp í hendurnar virðulegi forseti